Non pas parce que nous tenons pour mineurs et subordonnés à des intérêts commerciaux les droits de l'homme nous avons présenté une résolution socialiste et démocrate, sans concession, qui témoigne de notre engagement mais parce que, pour obtenir un changement de comportement de la part de la Chine, il faut dialoguer, et que cette résolution, erratique, sans structure, ruine toute chance de dialogue. Car on y a tout mis le Tibet, le dalaï lama et sa succession, la croisade religieuse et même, si on avait laissé faire, la critique de tout régime communiste présent, passé et à venir. Est ce une manière d'ouvrir une porte?

Je plaide pour que la Chine cesse d'avoir peur de la liberté d'expression, pour qu'elle s'ouvre au monde, non seulement par le commerce, par la culture, mais aussi par un partage des valeurs essentielles. Je réclame qu'elle mette à l'ordre du jour du prochain sommet UE Chine du 30 novembre la question de l'abolition de la peine de mort, et je demande à la Commission et au Conseil de continuer à vouloir faire figurer dans le nouveau partenariat en cours de négociation la clause relative au respect des droits de l'homme en Chine.